Directiva privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la intrarea și ieșirea din porturile statelor membre prevede simplificarea formalităților vamale, utilizarea mai largă a schimbului electronic de date și introducerea sistemelor e maritim, crearea unui singur ghișeu administrativ și norme simplificate pentru mărfurile periculoase.

Comisia va raporta Parlamentului cel târziu până la 31 decembrie 2011 cu privire la extinderea domeniului de aplicare a simplificărilor introduse de prezenta directivă la transportul pe căile navigabile interioare. În acest scop, Comisia va stabili în ce măsură sistemul de informare fluvială River Information System este compatibil cu SafeSeaNet, platforma de schimb electronic de date utilizată pentru implementarea acestei directive. De asemenea, pentru a garanta o comunicare mai eficientă, raportul recomandă prin amendamentul 9 utilizarea regulii 14 din Convenția Solas, care prevede utilizarea limbii engleze ca limbă de lucru.